Daher ist jetzt die richtige Zeit für Pragmatismus.

Ein Beispiel In Österreich ist der Vaterschaftsurlaub in einem eigenen Gesetz geregelt. Ich habe noch nicht die Sicherheit, dass alle diese Aspekte entsprechend berücksichtigt werden, bisher war das Augenmerk ausschließlich auf die Mutterschutzbestimmungen gerichtet. Mit anderen Worten Es gilt, in der jetzigen Situation pragmatisch und gelassen die Vorschläge zu sondieren und das Gespräch zwischen Parlament und Rat aktiv anzustreben.